Peut être que si les États n'étaient plus sclérosés par l'unanimité, nous pourrions amorcer la relance rapidement sans que certains poussent des cris d'orfraie dès qu'on parle de solidarité.

Chez vous, chacun a déposé sa menace de veto, il va maintenant falloir démêler tout cela.